Nous avons accepté le compromis sous réserve que des mesures permettant un passage en douceur du dispositif des quotas vers un marché libéralisé de la production soient prises en temps utile.

afin d'atténuer progressivement et en douceur la concurrence déloyale existant entre les producteurs européens.